nefndin lagt fram þingskjal þar sem fram koma þær breytingartillögur sem nefndin leggur til að gerðar verði á frumvarpinu eins og það var þegar það var lagt fram þetta eru alls tuttugu og níu breytingartillögur eða breytingartillögur í tuttugu og níu liðum og skýrist kannski lengd nefndarálits upp á þrettán blaðsíður af því grunnskólafrumvarpið er annað frumvarpið af fjórum sem við ræðum hér í dag umræðu um leikskólana er lokið nú eru það grunnskólarnir síðan eru það framhaldsskólarnir og að lokum ræðum við um menntun kennara og starfsfólks í þessum skólum til að byrja með er kannski rétt að geta þess að það var nokkuð mikill samhljómur meðal þingmanna allra flokka sem sæti eiga í menntamálanefnd um afgreiðslu þessa máls enda má sjá að fulltrúar allra flokkanna skrifa undir nefndarálitið þó að auðvitað sé áherslumunur milli manna um ákveðin atriði en yfir það heila held ég að ég leyfi mér að segja að verulega góð sátt hafi náðst um meginatriði þessa frumvarps ég vil því eins og áður þakka nefndarmönnum í menntamálanefnd kærlega fyrir samstarfið við vinnslu þessa máls hún tók langan tíma og var ákaflega umfangsmikil eins og sjá má í upphafi nefndarálitsins en þar kemur fram að það komu

og ég hef ekki tölu á öllum þeim fundum sem haldnir voru vegna þessa frumvarps auðvitað hef ég ekki tök á því að gera nákvæmlega grein fyrir öllu því sem stendur í þessu nefndaráliti sú stefna var mörkuð að reyna að láta það endurspegla þau meginsjónarmið sem rædd voru í nefndinni í tengslum við vinnslu þessa máls og ég held að það hafi tekist býsna vel sum þau efnisatriði sem hér hafa verið rædd í umræðum um frumvarp til laga um leikskóla eiga við um grunnskólafrumvarpið vegna þess að það eru í rauninni sömu sjónarmið sem þar búa að baki og ég mun í yfirferð minni vísa til þessara atriða síðar í minni ræðu ég ætla að byrja á því að fjalla hér um hlutverk grunnskólans og aðra grein frumvarpsins en í þeirri grein er að finna markmið frumvarpsins þar segir að í samvinnu við heimilin sé það hlutverk grunnskóla að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og búa þá undir þátttöku í lýðræðissamfélagi í öðrum málsl fyrstu málsgrein er svo tilgreint að starfshættir grunnskólans skuli mótast af umburðarlyndi jafnrétti lýðræðislegu samstarfi ábyrgð umhyggju sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi mikil umræða átti sér stað í þjóðfélaginu sem og innan nefndarinnar um þetta ákvæði frumvarpsins sneri sú umræða fyrst og fremst að þeirri breytingu að hugtakið kristilegt siðgæði var fellt út úr markmiðsgrein gildandi laga samanber fyrstu málsgrein annarrar greinar laga númer sextíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm í athugasemdum við aðra grein frumvarpsins kemur fram að fyrrgreint orðalag er fellt brott í ljósi breytinga á samfélaginu á undanförnum árum og í samræmi við ábendingar ýmissa aðila því sjónarmiði hefur þó verið hreyft fyrir nefndinni að meiri hluti innflytjenda til landsins er kristinnar trúar í athugasemdum við greinina segir jafnframt að hugtökin umhyggja sáttfýsi og virðing fyrir manngildi séu kjarninn í túlkun á kristilegu siðgæði og komi í stað þess orðalags í þeirri umræðu sem átti sér stað í þjóðfélaginu var vísað í dóm mannréttindadómstóls evrópu í máli folgerø og annarra gegn noregi í því máli voru málavextir þeir að í norsku námskránni fyrir grunnskóla voru árið nítján hundruð níutíu og sjö sameinaðar tvær námsgreinar kristinfræði og lífsskoðanir í kristindómsfræðslu með innsýn í trúarbrögð og lífsskoðanir samkvæmt norskum lögum var heimilt að fá undanþágu frá þessari grein hvað varðar þá þætti kennslunnar sem ekki samrýmdust trúarbrögðum og lífsskoðunum viðkomandi og gætu talist iðkun annarrar trúar kærendur í máli þessu voru meðlimir í félagi húmanista í noregi og óskuðu þeir eftir því að börn sín fengju undanþágu frá allri kennslu í þessari nýju kennslugrein þeirri beiðni var hafnað töldu foreldrarnir að á sér væri brotið og vísuðu í níundu grein mannréttindasáttmála evrópu sem fjallar um hugsana samvisku og trúfrelsi annarrar greinar samningsviðauka númer eitt um rétt til menntunar áttundu greinar um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og fjórtándu greinar samningsins um bann við mismunun byggðu þeir mál sitt á því að þeim væri meinað að tryggja börnum sínum menntun í samræmi við trúarskoðanir þeirra og samvisku enn fremur væri lögð aukin fyrirhöfn á þá foreldra sem aðhylltust aðra trú en kristni enda hefðu kristnir foreldrar í raun ekki ástæðu til að sækja um sambærilega undanþágu dómstóllinn bendir á í dómi sínum að þyngri áhersla er lögð á kristinfræði en önnur trúarbrögð og að ákveðið ójafnvægi ríki þar á milli hann telur þó að slíkt sé eðlilegt þegar tillit er tekið til stöðu kristni í noregi en hin evangelíska lúterska trú er ríkistrú noregs sem um áttatíu og fimm prósent landsmanna aðhyllast kemur ekki fram í dómnum að slíkt brjóti í bága við mannréttindasáttmála evrópu álítur nefndin því að það fari ekki í bága við ákvæði sáttmálans að ríki meti og ákveði innihald námskrár sinnar með tilliti til kristinnar trúar dómstóllinn taldi aftur á móti að jafna yrði þetta ójafnvægi milli stöðu kristninnar og annarra trúarbragða og synjun um algera undanþágu frá kennslu í hinni nýju námsgrein bryti í bága við aðra grein fyrsta viðauka samningsins telur nefndin aftur á móti rétt að benda á að dómstóllinn vísaði frá kæru foreldranna um takmarkaða undanþágu frá kennslugreininni á grundvelli þess að kæruleiðir í noregi voru ekki tæmdar áður en málið kom til dómstólsins kvað dómstóllinn því ekki upp úr um hvort sú leið sem farin var í noregi hvað varðar heimild til takmarkaðrar undanþágu bryti í bága við sáttmálann aftur á móti fjallar dómstóllinn mikið um ferli þess að fá slíka undanþágu og telur það bæði vera flókið og óskilvirkt sem og að undanþáguheimildirnar séu þröngar en einungis var hægt að fá undanþágu frá þeim þáttum sem foreldrar töldu vera þátttöku í trúariðkun eða trúarlegum athöfnum það sem eftir stendur að mati nefndarinnar er að dómstóllinn kvað ekki upp úr um að norðmenn þyrftu að breyta markmiðsgrein sinni þar sem vísað var til þess að stuðla skyldi að kristilegu siðgæði og uppeldi með hliðsjón af því sem ég hef hér sagt og þess hversu mjög íslensk saga menning og þau gildi sem íslenskt þjóðfélag byggist á eru samofin hinni kristnu arfleifð íslenskrar menningar telur nefndin rétt að tekið sé mið af þeirri staðreynd í markmiðsgrein frumvarpsins og leggur til breytingar á henni sem fram koma

breytingartillagna sem lagðar aðra verið fram á þingskjali númer eitt þúsund og átta í þessu sambandi og úr því að ég er nú hér í ræðustólnum tók ég eftir því að

og jóni magnússyni vegna atriða sem tengist þessu en það er breytingartillaga við aðra málsgrein tuttugustu og fimmtu grein þar er lagt til ef ég man rétt úr því að ég er ekki með breytingartillögu þeirra í höndunum að annarri málsgrein verði breytt með þeim hætti að í greininni skuli kveða á um það að í aðalnámskrá skuli setja ákvæði

kom háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir mér til bjargar og rétti mér hér breytingartillöguna hún gengur út á að á eftir orðinu samfélagsgreinum í annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu grein komi kristinfræði ég ætlaði aðeins að kommentera á þessa breytingartillögu út af því að hún tengist þessari umræðu um kristnina kristið siðgæði kristna arfleifð og svo framvegis ég segi það bara fyrir sjálfan mig að ég skil vel þau rök sem liggja að baki þessari breytingartillögu ég held hins vegar svo ég segi bara mína skoðun á því að þrátt fyrir að hafa samúð með sjónarmiðinu tel ég að með því að breyta ákvæði annarrar greinar með þeim hætti sem ég hef hér gert grein fyrir þá held ég að þingið sé að ganga nokkurn veginn eins langt og mögulegt er að þessu leyti ég tel að með því að tiltaka kristinfræði sérstaklega en ekki trúarbragðafræði eins og lagt er mál í því breytingartillöguskjali sem menntamálanefnd leggur hér fram það er sem menntamálanefnd leggur hér fram það er í átjánda lið sé þingið hugsanlega komið á grátt svæði meðal annars gagnvart þeim dómi sem ég var að fara yfir hér já en það breytir ekki þessari niðurstöðu minni það er mín skoðun þrátt fyrir allan þann skilning sem ég hef á því sjónarmiði sem liggur að baki breytingartillögu háttvirtra þingmanna og dreift hefur verið hér á þingskjali númer eitt þúsund fimmtíu og sjö tel ég að slíkum námsgreinum væri betur fyrir komið þá í aðalnámskrá en í lögunum sjálfum ég vildi bara að þetta kæmi fram hér í umræðu um þetta atriði málsins sem hefur svo mjög verið til umfjöllun í tengslum við þessi menntamál í nefndaráliti á blaðsíðu fjögur er vikið að grunnskólastarfinu og stjórnskipan grunnskólanna það er öðrum kafla frumvarpsins ég ætla bara að leyfa mér að vísa til þess sem þar segir í nefndarálitinu og það sama ætla ég að gera hvað varðar kaflann sem fjallar um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs enn mig langar til þess að víkja að

fyrstu málsgrein sjöundu greinar frumvarpsins sé kveðið á um hlutverk skólastjóra í umsögn kennarasambands íslands er lögð mikil áhersla á aðkomu kennara að stjórnun og skipulagningu á innra starfi skólans og leggur sambandið ríka áherslu á að í lögunum þurfi að vera skilgreind ákvæði um kennarafundi tekur nefndin að miklu leyti undir þessar áherslur og leggur til breytingar á fyrstu málsgrein sjöundu greinar frumvarpsins í þá veru áréttar nefndin að í breytingartillögunni er bæði kveðið á um að skólastjóri boði til kennarafunda sem og sérstakra starfsmannafunda svo oft sem hann telur þörf á í tuttugasta og níundu grein frumvarpsins er fjallað um skólanámskrá og starfsáætlun er það álit nefndarinnar að hlutverk skólaráða við gerð starfsáætlunar sé ekki nægjanlega skýrt í greininni í fyrstu málsgrein áttundu greinar frumvarpsins segir að skólaráð fjalli meðal annars um árlega starfsáætlun nefndin áréttar mikilvægi starfsáætlunar og að samráðs við gerð hennar sé gætt nefndin leggur til breytingu á tuttugustu og níundu grein sem kveður á um skýra skyldu og ábyrgð skólastjóra til að gera árlega skólanámskrá og starfsáætlun og að samráðs við vinnslu þeirra sé gætt telur nefndin að með þessari breytingu sé aðkoma kennara að skipulagningu innra starfs skólans tryggð en kennarar eiga tvo fulltrúa í skólaráði samkvæmt fyrstu málsgrein áttundu greinar frumvarpsins ég vil líka benda á það að nefndin líkt og um leikskóla var falla um starfslið háskóla það komu fjölmargar athugasemdir um þetta orðalag starfslið og við vorum öll sammála um það í menntamálanefnd að breyta því orði í starfsfólk í frumvarpi til laga um grunnskóla er eins og í frumvarpi til laga um leikskóla að finna nýmæli þar sem kveðið er á um að óheimilt sé að ráða til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot gegn tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga en í þeim kafla er kveðið á um kynferðisbrot er þar jafnframt kveðið á um að við ráðningu skuli liggja fyrir sakavottorð viðkomandi einstaklings eða heimild til handa skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá ég hef áður farið yfir meginsjónarmiðin sem liggja þarna að baki þau eru hin sömu og varða starfsfólk sem starfar á leikskólunum enda teljum í nefndinni að sömu sjónarmið eigi við þegar um er að ræða grunnskólanemendur og nemendur í leikskóla ég vil síðan benda á að í sjöundu greinar frumvarps til laga um leikskóla er kveðið á um þagnarskyldu starfsfólks leikskóla

lagatextann svo að þagnarskylda nái yfir starfsfólk sjálfstætt rekinna grunnskóla sem ekki falla undir annarri málsgrein fimmtugustu og sjöundu grein sveitarstjórnarlaga þar sem mælt er fyrir um þagnarskyldu starfsmanna sveitarfélaga áréttar nefndin að þeir skólar sem hljóta viðurkenningu á grundvelli fertugasta og þriðju greinar frumvarpsins lúti ákvæðum þess samanber einnig fyrstu grein frumvarpsins er það einnig álit nefndarinnar að full ástæða sé til að ítreka þá skyldu barnaverndarlaga að tilkynna skuli til barnaverndarnefnda þegar grunur vaknar um að barn búi við vanrækslu eða ofbeldi með því að setja inn ákvæði um þagnarskyldu og árétta enn fremur tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum er tryggt að starfsfólk sjálfstætt starfandi grunnskóla skuli gæta þagmælsku um það sem það verður áskynja í starfi sínu að teknu tilliti til upplýsingaskyldu barnaverndarlaga í tólftu greinar frumvarpsins er síðan kveðið á um rétt kennara og skólastjóra grunnskóla til símenntunar því sjónarmiði var hreyft fyrir nefndinni að símenntunarákvæði eigi almennt ekki heima í lagatexta heldur sé þar um að ræða réttindi sem tilheyra eigi kjarasamningum hins vegar komu jafnframt umsagnir í þá átt að tryggja þyrfti fleiri fagaðilum en skólastjórum og kennurum rétt til símenntunar hér takast því á ákveðin grundvallarsjónarmið um hvort ákvæði um símenntun einstakra hópa eigi heima í lögum eða ekki er það sjónarmið nefndarmanna að réttur til símenntunar starfsmanna sé almennt kjarasamningsatriði hvergi er í sérlögum fjallað um símenntunarrétt einstakra fagstétta sem viðkomandi lög ná yfir og má í þessum efnum til að mynda nefna félagsráðgjafa sálfræðinga heilbrigðisfulltrúa bókasafnsfræðinga og svo framvegis ástæða þess að kveðið er á um slík réttindi kennara er í raun arfleifð frá því að grunnskólinn var færður frá ríki yfir til sveitarfélaga var um að ræða framlag ríkisins til þess að styðja við menntun kennara líkt og áður var leggur nefndin því til að þriðju málsgrein tólftu greinar frumvarpsins verði færð inn í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins áréttar nefndin aftur á móti að með því að setja ákvæðið í ákvæði til bráðabirgða er ekki verið að gera tillögu um breytingu á núverandi skipulagi heldur eingöngu að skapa möguleika á að aðilar geti samið um breytt fyrirkomulag sín á milli kjósi þeir svo xxxfrú forseti á blaðsíðu níu er kafli um sérfræðiþjónustu ég fór yfir sambærilegan kafla í umfjöllun minni um nefndarálit menntamálanefndar um frumvarp til laga um leikskóla og eg ætla ekki að endurtaka þau sjónarmið sem þar komu fram í umfjöllun um þetta nefndarálit vegna þess að þau sjónarmið eru hin sömu ég vísa til þeirrar umfjöllun sem fram kemur í nefndarálitinu

frumvarpið um leikskóla að í ákvæðum þessa frumvarps sem kveða á blaðsíðu erfærðiþjónsutu felst alveg gríðarlega mikil réttarbót fyrir þau börn nemendur sem þurfa á sérfærðiþjónstuu að afla ég leyfi mér að fullyrða að aftur að frumvarpið var lagt fram og menntamálanefnd hefur

tel eg að nefndin skapa ganga eins lagt og mögulegt er til eins að tryggja þeim nemendum sem þurfa á sérfræðiþjónustu að halda sama hvort um er að ræða líkamlega fötluð börn andlega fötluð bann börn með ýmis vandamál að með þeim reglum sem fram koma í kaflanum og þeim áherslum sem nefndin leggur á því sambandi sé hér um gríðarlega réttarbót að ræða og stórt skref fram á við í þjónustu við þessa hópa

er fjallað um nemendur og foreldra

áðan umræðan snerist fyrst og fremst um hverjir skyldu vera tilgreindir í ákvæðinu er það álit nefndarinnar að upptalningar af þessu tagi séu sjaldan heppilegar í lagatexta og bjóði heim hættu á þeirri túlkun

og því megi gagnálykta að þeir sem ekki eru tilgreindir í slíkum ákvæðum heyri ekki undir það aftur á móti telur nefndin að í tilviki annarrar málsgreinar sautjándu grein eigi slík hætta ekki að vera fyrir hendi þar sem í ákvæðinu segir með leyfi forseta og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir ég vil undirstrika það og nefndin undirstrikar það í sínu nefndaráliti að hér er ekki um tæmandi upptalningu að ræða og því geti einstaklingar sem til að mynda greinast með þroskaröskun átt rétt á sérstökum stuðningi í námi enn fremur bendir nefndin á að ekki er fjallað um rétt bráðgerra barna til sérstakrar aðstoðar er það álit nefndarinnar að ekki verði síður að taka tillit til þeirra barna enda geti þau börn jafnframt þurft á sérstakri aðstoð að halda mér finnst rétt að draga þetta atriði sérstaklega út úr kaflanum vegna þess að við fengum fulltrúa og aðstandendur þeirra barna sem eiga við þroskaröskun og ýmis önnur vandamál að stríða fyrir nefndina og það kom alveg fram í þeirra máli að þau höfðu áhyggjur af því að ákvæði laganna um þessi atriði næðu ekki til þeirra hópa sem hér hafa verið nefndir en nefndin telur að svo sé ég vil líka nefna að í nefndarálitinu er vikið að nemendalýðræði í skólum og við stigum skref í menntamálanefnd til þess að tryggja að hagsmuna nemenda sé gætt og gerum það í samræmi við ákvæði barnasáttmála sameinuðu þjóðanna við leggjum líka áherslu á rétt nemenda til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi námstilhögun og fyrirkomulag skólastarfs umfram það sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu sú breyting styðst einnig við ákvæði barnasáttmála sameinuðu þjóðanna nefndin leggur líka sitt af mörkum til þess að tryggja enn fremur og meir rétt nemenda til náms og starfsráðgjafar við reynum að tryggja auk þess aukinn rétt nemenda og foreldra þeirra til að skoða metnar prófúrlausnir og svo mætti lengi telja frú forseti það er auðvitað í ræðu sem tekur innan við hálftíma ekki hægt að tæpa á öllum atriðum sem hér koma fram ég vil þó í lokin vekja athygli háttvirtra þingmanna á kafla um heimakennslu það er undanþáguákvæði fertugasta og sjöttu greinar frumvarpsins á blaðsíðu sex í nefndarálitinu þar er reynt að varpa ljósi á þá umræðu sem átti sér stað í nefndinni vegna hennar ég vísa til þeirrar umfjöllunar og geri ráð fyrir að einhverjir nefndarmenn hafi orð um fyrirkomulag heimakennslu eins og henni er fyrir komið í frumvarpinu að lokum vil ég nefna það sem ég nefndi í upphafi undir þetta nefndarálit rita þingmennirnir einar már sigurðarson pétur h blöndal guðbjartur hannesson höskuldur þórhallsson með fyrirvara ragnheiður ríkharðsdóttir katrín júlíusdóttir og kolbrún halldórsdóttir allt háttvirtir þingmenn með fyrirvara þó kolbrún háttvirtur þingmaður kjartan eggertsson sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi í stað jóns magnússonar háttvirtur þingmaður lýsti sig samþykkan álitinu eins og ég sagði í upphafi var mikill samhljómur meðal þingmanna allra flokka um meginlínurnar í þessu frumvarpi þrátt fyrir að auðvitað sé áherslumunur varðandi einstök atriði ég vil eins og áður þakka kollegum mínum í nefndinni fyrir gott samstarf við þetta mál og okkar góða starfsmanni ritara nefndarinnar fyrir framúrskarandi störf í okkar þágu og hef ekki meira í bili um þetta mál